Debatę o zaczynających się jutro negocjacjach, kolejnej odsłonie negocjacji na temat wieloletniego budżetu unijnego zaczęliśmy wczoraj, wraz z wystąpieniem prezydenta Republiki Francuskiej. I muszę się Państwu przyznać, że szczególnie jeden wątek z wczorajszej dyskusji bardzo mnie zaniepokoił. Taki swoisty ping pong pojawił się i wczoraj, i dzisiaj, z oskarżeniami, kto bardziej w Radzie, które rządy prawicowe, lewicowe czy liberalne forsują dalsze cięcia unijnego budżetu. Otóż niepokoi mnie na jeden dzień przed rozpoczęciem kolejnej rundy negocjacji właśnie to, że w takich sporach ambicjonalnych, sporach o wizerunek kto wyszedł zwycięsko, a kto pokonany z tych negocjacji

Bo to, co liczy się najbardziej w idei wspólnej Europy dla wielu zwykłych Europejczyków, to świadomość solidarności między narodami i ich przywódcami i wola niwelowania wciąż ogromnych różnic w poziomie życia między biednymi i bogatymi regionami Unii Europejskiej. A jej gwarancją jest szczodry budżet, zwłaszcza na politykę spójności. Te środki to także gwarancja inwestycji, których tak bardzo w czasach kryzysu potrzebujemy.

70. Wieloletnie planowanie jest podstawą tych inwestycji, które ratują te regiony przed jeszcze większym kryzysem.